Madame la Présidente, si la lutte contre le changement climatique est nécessaire, il est dommage que cette noble cause soit dévoyée. Dans le cadre de l'union de l'énergie, la transition énergétique devient un prétexte à la prise de pouvoir de la Commission européenne sur les questions énergétiques. Indispensables au fonctionnement de nos entreprises, à la vie des particuliers ou aux déplacements, l'énergie est, par nature, l'une des principales politiques stratégiques d'un État. La souveraineté nationale dans ce domaine est, pour notre famille politique, non négociable. Les objectifs d'efficacité énergétique vont dans le sens de l'intérêt commun et d'une lutte efficace contre le gaspillage d'énergie, ils sont l'un des rares points positifs des textes discutés ce jour. À l'inverse, les objectifs d'interconnexion devraient continuer à relever de la libre coopération entre les États. Or, ils seront soumis aux desiderata de la Commission qui entend organiser l'interdépendance des nations libres. De la même façon, les objectifs contraignants d'énergies renouvelables sont une atteinte grave aux souverainetés nationales. Dans le cas de la France, ils ne tiennent pas compte de la forte présence de l'énergie nucléaire décarbonée dans notre mix énergétique.

Elle permet aussi à la Commission d'obtenir des pouvoirs contraignants sur les choix stratégiques des mix énergétiques. Un État membre qui ne suivrait pas les orientations de vos technocrates devrait s'expliquer publiquement et s'exposerait à des sanctions. Nous l'avons déjà dit dans cet hémicycle et nous le redirons, ce n'est pas cette Europe là que nous voulons. Enfin, au delà de cette union de l'énergie, notons que la lutte contre la pollution massive due à un libre échange outrancier et au transport qui en résulte, n'est jamais évoquée. Il est vrai qu'une politique volontariste en la matière remettrait en cause votre dogme ultralibéral.